Mit dem Weißbuch Verkehr diskutiert das Europäische Parlament unter anderem sinnvolle Regelungen der Verkehrsströme, damit die Wirtschaft in unserer Europäischen Union in Schwung bleibt oder in Schwung kommt und die Umwelt geschont wird.

Dazu ist festzustellen, dass nicht alle Verkehrsmittel für alle Regionen und für alle Länder sinnvoll und geeignet eingesetzt werden können. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die sogenannten Gigaliner. Das sind die Lkws, die um ein Drittel länger und doppelt so schwer sind wie die bisher zugelassenen und eingesetzten Lkws. Für mein Land Österreich wäre der Einsatz dieser Riesenlaster einfach ein volkswirtschaftlicher Unfug. Für Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Infrastruktur, die adaptiert werden müsste, wenn wir das allein an den Transitrouten durchführen müssten, etwa bei Brücken, bei Nothaltestellen, bei Autobahnparkplätzen oder bei Kreisverkehren, müsste in etwa eine Milliarde EUR

Es werden die Mitgliedstaaten sein, die in Hinkunft entscheiden können, ob sie auf ihrem Staatsgebiet diese Lkws zulassen oder nicht. Was für Schwedens Holztransport und Holzwirtschaft und Transportwirtschaft gut ist, das muss für den österreichischen Alpentransit noch lange nicht akzeptabel und sinnvoll sein. Ich freue mich daher, dass dieser Kompromiss zustandegekommen ist und die Mitgliedstaaten frei entscheiden können, ob sie dieses Verkehrsmittel auf ihren Straßen zulassen werden oder nicht.